Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes devant un choix de civilisation, de culture, où se jouent effectivement la démocratie et la liberté. Il n'y a qu'un seul moyen de sortir de la mainmise des GAFA sur la société en changeant de modèle économique.

Il faut sortir de ce modèle économique.

Aussi longtemps que vous ne voudrez pas sortir de ce modèle économique qui permet la domination totale, le monopole et la mainmise sur la démocratie par quelques sociétés, vous serez dans l'hypocrisie.